Președintele Organizației Mondiale Athra Kadisha, Marele Rabin David Schmidl, m a rugat să fiu, citez, purtătorul lor de cuvânt în Uniunea Europeană, unde ei doresc să fie înființată o comisie care să se ocupe de orice reclamație referitoare la profanarea terenurilor cimitirelor, iar Tratatul de la Geneva ar trebui actualizat și ameliorat.

Holocaustul este o cicatrice tragică pe obrazul umanității și el nu trebuie să se repete nici măcar în miniatură. Eu, unul, mi am dus copiii în pelerinaj la Auschwitz și vă rog să mă credeți că știu bine ce vorbesc. Acești oameni ne solicită ca Parlamentul European să apere toate vestigiile, ale tuturor religiilor, nu numai cele iudaice, inclusiv cele românești aflate în Europa.